Voorzitter, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging beschermt zowel godsdiensten alsook non theïstische en zelfs atheïstische levensovertuigingen. Deze opvattingen kunnen met elkaar botsen en staten hebben dan de plicht verdraagzaamheid te bevorderen en op te komen voor al diegenen die te maken krijgen met discriminatie of geweld vanwege hun levensovertuiging. Ik ondersteun de gemeenschappelijke resolutie die nu voorligt van harte.

Ik heb zelf eerder een dergelijke functie bekleed bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het vereist veel menskracht en inzet om wegwijs te worden in de mensenrechtenschendingen, spanningen en conflicten op basis van godsdienst en levensovertuiging en ook in oprechte pogingen tot dialoog en verdraagzaamheid.